Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement est une question essentielle à mes yeux, essentielle à nos yeux. C'est la raison pour laquelle j'ai été particulièrement satisfaite d'être associée à mon collègue Richard Seeber pour préparer une résolution sur les enjeux du Forum mondial de l'eau. En effet, à travers l'eau, c'est de la santé et des conditions de vie de milliards d'êtres humains qu'il est question. Je reviens d'une région reculée du Burkina Faso, où il n'y a ni eau courante, ni électricité. J'ai vécu avec la population, avec une eau stagnante.

2010. J'ai envie de vous dire Quelle bonne nouvelle!.

Cette réussite est le signe qu'il ne faut jamais se résigner et que l'action porte ses fruits. Je me félicite donc de cette résolution et j'en retiens notamment trois grandes idées. D'abord, comme je viens de le dire, il faut tout mettre en œuvre pour atteindre tous les objectifs du Millénaire de l'ONU, notamment en ce qui concerne la problématique de l'assainissement. Ensuite, il faut assurer la gestion de l'eau par bassins hydrographiques et traiter les problèmes de pollution à la source en amont et non pas en aval. Enfin, je retiens l'idée du 1 solidaire pour l'eau, principe appliqué en France et qui permet de collecter des fonds pour améliorer l'accès à l'eau.